Dieses Abkommen muss in der Tat sehr sorgfältig geprüft werden, weil sehr starke politische Implikationen damit verbunden sind.

Wir haben hier keine Haltung gegenüber dem Staat Israel und seinen Menschen zu beziehen, sondern alleinig gegenüber der jetzigen israelischen Regierung. Wenn wir Verträge schließen, dann ist es mehr als recht und billig, die Wertmaßstäbe, die wir innerhalb der Europäischen Union gelten lassen, auch gegenüber Partnerländern zur Geltung zu bringen. Daher kann man eigentlich nur in aller Deutlichkeit sagen, die jetzige israelische Regierung handelt in ihrem Verhalten gegenüber den besetzten Gebieten und den Menschen, die da leben, nicht entsprechend der Wertorientierung der Europäischen Union. Deswegen können wir nicht ohne Weiteres ein Abkommen mit dieser Regierung schließen.

Im Ausschuss ist mit 13 zu 15 Stimmen abgestimmt worden.

Wir müssen auch klären, wie die Kommission zukünftig das Recht wahrnimmt, dieses Abkommen auf weitere Produkte auszuweiten.